Gruzji należy pomagać. To kraj europejski, o europejskiej kulturze, europejskiej historii i wierzę, że w przyszłości będzie jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, nawet jeśli będzie to przyszłość odległa.

Gruzji więc należy pomagać, tym bardziej, że Gruzja potwierdza jasno swoje aspiracje europejskie i zachodnie.